Ich kann mir vorstellen, dass es der Ratspräsidentschaft heute nicht leicht gefallen ist hierher zu kommen. Aber ich sehe in dieser Niederlage, uns heute nichts Zufriedenstellendes präsentieren zu können, auch eine Hoffnung und eine Chance für die Zukunft, einfach noch einmal mit der Kommission zu verhandeln und das, was hier heute vorgelegt werden sollte, noch einmal neu anzusprechen. Ein Atlas, der sich aus diesen acht biophysikalischen Kriterien zusammensetzt, mag unsere Schulausstattung bereichern, ist aber sicher keine Grundlage, hier für das Parlament und vor allem für die Ausrichtung der zukünftigen Agrarpolitik eine wirklich zielführende Förderkulisse zu schaffen.

Und wir müssen den ländlichen Raum als gemeinsamen Lebens und Wirtschaftsraum sehen. Reine nackte Zahlen über Wind und Wetter und Bodenbeschaffenheit werden uns diese Datenlage für eine Entscheidung nicht schaffen können. Ich darf Sie wirklich ersuchen Vergessen wir den Atlas, wie er jetzt angefordert ist.